Señor Presidente, señor Comisario, este acuerdo recoge contenidos realmente interesantes, como que los Estados puedan establecer la contratación obligatoria que regule los volúmenes y la duración mínima, así como un precio. Pero esta nueva figura, además, permitirá fijar un precio entre el productor y las empresas, y tendrá una vigencia de, al menos, seis meses. Esto aporta más estabilidad —es cierto— y más beneficios al productor.

Señor Comisario, acabo de hablar con productores de mi región, de Cantabria, y la situación —usted la conoce muy bien— es muy complicada, muy difícil, y espero que se tomen más medidas en el futuro que verdaderamente saquen adelante a este sector.